Cela a été dit à plusieurs reprises, le problème du logement social et de l'accès au logement est aujourd'hui, dans cette période de crise, un problème majeur, Monsieur le Commissaire. Remettons un tout petit peu d'humanité dans nos débats techniques, juridiques, voire technocratiques. Au delà du logement en tant que tel, le logement social est le fondement d'une véritable insertion, d'une véritable inclusion sociale pour ceux qui en bénéficient. La définition qui a été donnée, dans le cadre du contrôle exercé par la Commission en matière d'aide d'État, est tout à fait discutable. Descartes, grand philosophe français né dans ma région, la vallée de la Loire, disait L'intérêt général, c'est un cercle dont on connaît le centre mais pas les circonférences, Monsieur le Commissaire. Aussi, je vous pose deux questions. La première est simple quelle est la valeur juridique de cette définition? A t elle vocation à s'appliquer à tous les États membres? La seconde question est beaucoup plus générale.